Mulțumesc și eu celor care au arătat aici că Europa se află într un moment extrem de greu. Din păcate, amânarea cu o săptămână a celor două summituri și votul negativ de ieri din Parlamentul slovac au trădat încă o dată lipsa de consens cu privire la căile de depășire a impasului în care se află Uniunea Europeană. Această lipsă de promptitudine și de solidaritate are un impact negativ asupra încrederii, atât la nivelul cetățenilor, cât și la cel al piețelor. Sper că acest interval de timp va contribui la definitivarea unei strategii coerente, care să aibă în vedere riscul major de contagiune din cauza interdependențelor din sistemul financiar european.